Europa verliert gerade jetzt gegen China immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Da sollte man meinen, dass ein Budget diesen enormen Herausforderungen auch Rechnung trägt. Leider ist das in der EU nicht so. Wenn man diesen vorliegenden Bericht zum Budget 2021 studiert, dann fallen einem sofort einige absolute Absurditäten auf. Da wird beispielsweise die Errichtung eines Such und Rettungsfonds zur Unterstützung von Such und Rettungsmissionen im Mittelmeer gefordert. Offensichtlich will man das lukrative Schleppergeschäft nicht ganz den Kriminellen überlassen. Wem das Geld aus einem solchen Fonds zugute kommt, das kann man sich ganz leicht ausmalen. Diese ganzen Pro Migrations NGOs, die sollen offensichtlich noch einmal ganz ordentlich gesponsert werden, wahrscheinlich damit der Islamistentransfer nach Europa nicht ganz so beschwerlich ist.

Und besonders nach den Anschlägen in Frankreich und in Österreich ist das ganz einfach irrsinnig. Natürlich darf auch in diesem Budget die Forderung nach einem Gender Mainstreaming Konzept nicht fehlen.

Es ist wirklich unglaublich.

Und was sich natürlich wie ein roter Faden durch dieses ganze Budget zieht, das ist dieser Fetisch des Green Deal Völlig egal offensichtlich, ob wir die umweltfreundlichste Industrie der Welt, nämlich die europäische, mutwillig zerstören. Hauptsache, sie wird im Einklang mit dem Green Deal zerstört. Und es wird die Millionen an Arbeitslosen, die wir in Europa haben, sicherlich freuen, wenn sie ihren letzten Euro auch noch für Produkte aus China und Indien ausgeben dürfen.

Und zum Abschluss noch ganz kurz ein Punkt, der mir ganz besonders sauer aufstößt. Die EU möchte diese aktuellen Krisen, die Corona Krise und die grassierende Islamismus Terrorismus Krise, ausnutzen, um ihre Agenda in alle Richtungen auszunutzen, um sich auszubreiten. Das fängt an bei der Einführung von Eurobonds, der Schuldenunion, geht über die Forderung nach einer Gesundheits und Sozialunion bis hin zur totalen Überwachung unbescholtener Bürger.